Monsieur le Président, chers collègues, d'abord sur l'Ukraine, nous sommes très attentifs à ce qui se passe.

Ce refus a conduit le peuple ukrainien à se mobiliser massivement pour défendre une Ukraine libre et respectueuse des droits fondamentaux. Je veux aussi dire aux citoyens ukrainiens que nous sommes à leurs côtés et que nous condamnons toute forme de violence contre eux.

Cela peut exploser et j'appelle de mes vœux une mission de médiation européenne au plus haut niveau politique, tout comme pendant la révolution orange, pour trouver des solutions transparentes et démocratiques. Les citoyens ukrainiens nous adressent un message. Ils nous disent qu'il faut une Europe forte. C'est d'ailleurs et je le regrette enfin, je ne le regrette pas, j'en suis plutôt content là bas qu'on voit le plus de drapeaux européens, ce qu'on voit de moins en moins dans nos différents pays. L'Europe a besoin d'une forte ambition et en posant les bases d'une vraie union économique, nous avons été ambitieux. Il y a seulement cinq ans, les décisions que nous avons prises étaient impensables.

D'autre part, les États membres n'ont rien perdu de leur identité.

Ce n'est pas parfait, mais, partout, en Europe, nous voyons quand même de petits signes de reprise et nous voyons aussi que nous sommes tous interconnectés. Il faut donc travailler encore plus ensemble, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, regardez les secteurs économiques.

Ils travaillent ensemble, et le secteur politique veut se remettre dans un petit coin dans chaque pays. C'est complètement absurde! Les budgets nationaux ne sont pas extensibles à l'infini et toutes les politiques ne sont pas finançables.

Si l'Europe ne s'organise pas au niveau de la défense, nous n'existerons plus dans le nouvel ordre mondial. Nous avons été naïfs. La fin de la guerre froide y a été pour beaucoup. Le monde est en train de changer.

Ce sont des missions auxquelles l'Europe sera de plus en plus confrontée. D'ailleurs, les États Unis considèrent que les Balkans relèvent de notre responsabilité. Si nous ne l'assumons pas, ce n'est pas grave, les Russes le feront pour nous. Il suffit de voir ce qui se passe dans notre voisinage, en Ukraine, en Moldavie. De plus, certains de nos intérêts stratégiques peuvent être menacés par des puissances régionales. Nous devons être prêts je l'ai dit souvent ici, dans cet hémicycle non pas pour faire la guerre, mais pour le maintien de la paix. Et je reviens à la Centrafrique, quand vous voyez ces images à la télé...

nous n'y arriverons pas seuls et, au cours de la prochaine législature, nous devrons travailler au renforcement de notre politique commune de sécurité et de défense, si nous voulons exister dans le monde.

J'y reviendrai aussi vous m'avez pris tout mon discours, Monsieur Šefčovič, ce matin l'équipement de nos forces armées doit aussi changer. Il faut mutualiser nos ressources de recherche et de développement. Nous n'avons pas les moyens de continuer à travailler comme nous travaillons.

Je ne suis pas un spécialiste des matériels, mais nous devons travailler avec l'OTAN pour que nous ayons, là aussi, une industrie de l'armement digne de ce nom qui puisse subsister en Europe. Sinon, ce n'est pas viable.

Il faut agir ensemble au niveau de l'Europe pour que nous puissions les garder et il faut le faire comme nous avons abordé la crise économique. Il nous faut le six pack de la défense, puisque le six pack c'est à la mode, avec des engagements clairs et des objectifs sans tabou. En parlant d'ambition, aussi, chers collègues, la question qui se pose aujourd'hui quand nous regardons cette évolution, qui est normale, puisqu'après les révolutions, il y a des évolutions, il nous faut aussi repenser je l'ai déjà dit à certains collègues le six pack sur la justice, le fonctionnement des justices en Europe.

Je ne veux pas dire qu'il faut défendre M.

Y, mais nous avons des fonctionnements de la justice qui n'ont pas été mis en place après l'entrée de beaucoup de pays, au niveau de l'Union européenne, qui n'ont pas été achevés jusqu'au bout. Nous devons et nous ne pouvons pas négliger cet engagement au niveau de l'Europe. Il nous faut réfléchir en ce moment quand on voit ce qui se passe dans certains de nos pays européens. L'Europe est une communauté de valeurs, de responsabilités partagées. L'Europe doit se renforcer pour avoir sa place dans le nouvel ordre mondial et, à tous ceux qui veulent moins d'Europe, je dis il nous faudra demain plus d'Europe, parce que ceux qui disent qu'il faut moins d'Europe se trompent et le verront très rapidement. Nous devons défendre nos valeurs partagées et aller de l'avant. Nous devons le faire pour l'avenir et la souveraineté de notre continent.